il faut pouvoir les donner à des non ruminants dont les porcs, les volailles et les poissons.

Je crois que la solution c'est de dire On ne sait pas tout d'un point de vue scientifique.